Wszyscy zgodzimy się, że największym problemem Unii Europejskiej nie jest ograniczenie emisji CO nie są problemy Grecji, ale właśnie bezrobocie wśród młodych ludzi.

Widoczna jest bezradność i Unii Europejskiej, i rządów w rozwiązaniu tego problemu, w podejmowaniu właśnie szybkich i skutecznych działań.